Hvala, predsedujoči. Bom dal eno, no, bom ravno pokazal, ravno na podlagi besed državnega sekretarja na, v bistvu, tragiko situacijo, kakršno jo imamo. Torej, državni sekretar Božič je predstavil postopek spremembe pokojninske zakonodaje, preko socialnega sveta, ki je formaliziran, drugi, beri pod črto, dolgo časa traja. Upa, da bo v nekaj mesecih prišli do nekega soglasja, potem bo pa prišel do opozicije, predstavil te predloge in upa, da se bomo uskladili. Prej je še Mavrovičeva iz LMŠ rekla, da upa, da bo predlog kdaj prišel pred, na glasovanje v državni zbor. Bi, bi, če bi, mogoče bo, čas nekaj časa bo trajalo. Vmes bo pa deset tisoč tistih dobilo sredstva dvesto petdeset evrov ali malo več, ki je nedostojen in neprimeren, glede na to, kar smo se tu razpravljali v dvorani in glede na to, o čemer smo se tu uskladili. In, vi govorite o o tej pokojninski reformi, kjer recimo razlog za to, da se ta "separatna" rešitev, nujna, ne reši. Ampak jaz vas bom spomnil samo na odgovarjanje predsednika vlade, v ponedeljek, na poslanska vprašanja, kjer je to vašo zakonodajo, ni omenil kot pokojninsko reformo, ampak je rekel, da gre za neko "minorno" spreminjanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, samo usklajevanje nekih rešitev. "Minorna" sprememba torej ni pokojninska reforma, ki bo vse rešila. Torej tudi vaša ne bo sistemska, ki bo vse rešila. In tukaj je samo en del za tiste nujne, ki ki potrebujejo to zadevo. In dajte nehati govoriti o tem, da ta predlog ruši sistem. Ne ruši sistem. Mi smo se tu uskladili v državnem zboru in na sploh o minimalnih standardih. Minimalni standardi so, kot ste rekli, kot je Ministrstvo za delo dejalo, tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evrov. To so minimalni standardi. To je treba zagotoviti vsem, ne glede na to, kaj pravite, in ne ruši sistema, če je nekdo invalidsko upokojen, če, da dobi tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evrov. Ne ruši sistema, to je minimalni standard, ki ga je treba zagotoviti danes, ne pa, kot ste vi rekli, formalizirano, preko sveta in potem še s pogovori in upamo, da bomo neko rešitev. Danes je to treba narediti in danes je treba ta, zakon, predlog zakona podpreti.